sem kveður á um leiðréttingu á útgreiddum vaxtabótum frá í ágúst vegna verulegrar hækkunar á fasteignamati

í ágúst síðastliðinn þegar vaxtabætur voru greiddar út vegna þessa háa fasteignamats og staðan var raunar sú hjá mörgum sem höfðu fengið fullar vaxtabætur í ágúst árið áður að þeir fengu engar vaxtabætur í ágúst síðastliðinn þó ekkert hefði breyst í kjörum eða tekjum viðkomandi nema fasteignamatið hafði hækkað það var það eina sem hafði breyst í kjörum mjög margra sem nú búast við því að fá vaxtabætur ég ætla að rifja það upp virðulegi forseti að stjórnarandstaðan krafðist þess á alþingi síðastliðið vor að lögum yrði þá þegar breytt þannig að komið yrði í veg fyrir þann skell á fjárhæð heimilanna sem var yfirvofandi vegna skerðingar á vaxtabótum við því var ekki orði með þeim afleiðingum eins og ég var að lýsa að vaxtabætur skertust verulega hjá fjölda einstaklinga og í mörgum tilvikum þurrkuðust þær alveg út jafnvel hjá þeim sem höfðu fengið fullar vaxtabætur árið áður ég held að það sé ekkert ofsagt að margir áttuðu sig ekki á þessum skelli sem þeir urðu fyrir í ágúst og gerðu ráð fyrir vaxtabótum í fjárhagsáætlunum sínum á árinu staðan eins og hún er nú eftir að þetta frumvarp er komið úr meðferð í efnahags og viðskiptanefnd er að ríkisstjórnin kom ekki einungis aftan að fjölda íbúðareigenda með því að leiðrétta ekki vaxtabæturnar strax í vor með tilliti til gífurlegrar hækkunar á fasteignamati heldur og enn og aftur að koma í bakið á fjölda heimila í landinu sem enga leiðréttingu fá með þessu frumvarpi sem þó höfðu verið gefnar væntingar

átelur harðlega að ekki skuli vera staðið við yfirlýsingu sem gerð var í sumar í tengslum við endurskoðum kjarasamningum um vaxtabætur þannig að það eru bæði

og eins efnisinnihaldið og niðurstaðan í þessu frumvarpi yfirlýsingin sem var gerð í sumar var í tengslum við endurskoðun kjarasamninga og þá kvað yfirlýsingin á um að það ætti að leiðrétta vaxtabætur ef í ljós kæmi veruleg skerðing á vaxtabótum vegna hækkunar á fasteignamati í umsögn así um þetta frumvarp sem kom fyrir efnahags og viðskiptanefnd kemur fram að það hafi verið og sé skilningur fulltrúa así á yfirlýsingunni að á grundvelli hennar eigi að finna leið til að gera þá

nokkurn veginn jafnsetta og ef ekki hefði komið til þessarar miklu hækkunar á fasteignamati þetta er grundvallaratriði það kemur einnig fram í umsögninni að leiðin sem valin er í þessu frumvarpi til að leiðrétta þá miklu skerðingu sem orðið hafði á vaxtabótum hafði así hafnað í sumar það var sem sagt hafnað þeirri leið sem ríkisstjórnin kom svo með inn í þingið nú á haustdögum þeirri leið var þegar hafnað í júní í sumar í tengslum við kjarasamninga niðurstaðan þá eins og fram kom í umsögn así var að aðilar urðu ásáttir um að nýta tímann ég bið hæstvirtan forseta að taka eftir því að nýta tímann til hausts til að skoða málið og samráð yrði haft við así í umsögn así kemur fram að ekkert hafi orðið af slíku samráði

fara til að fólk fengi eðlilega leiðréttingu sinna mála svona vinnubrögð hæstvirtur forseti eru ekki forsvaranleg menn leggja upp í það í sumar

vaxtabæturnar vegna hækkunar á fasteignamati menn sammælast um það að setjast sameiginlega yfir það að fara yfir forsendur á nýjum útreikningum og það hefur ekkert verið gert í því máli virðulegi forseti ekkert sem heitið

það var engin tilraun gerð til að fara yfir og meta sameiginlegar forsendur sem nýir útreikningar áttu að byggja á ég tel að þetta sé mjög alvarlegt vegna þess að þetta kom í ljós í meðförum efnahags og viðskiptanefndar að así hafði einlægan vilja til að ná sameiginlegri lendingu með ríkisstjórninni í þessu fari mér kæmi ekki á óvart virðulegi forseti að það yrði eftirmáli í þessu máli í samskiptum así og ríkisstjórnarinnar vegna þessarar niðurstöðu og málsmeðferðar í þessu máli það hlýtur að koma í viðskiptum milli þessara aðila þegar ekki er staðið við það samráð sem menn sammæltust um að yrði varðandi forsendur þessara útreikninga það sem meira er og alvarlegt er að así ætlaði þá sjálft að reyna að mynda sér skoðun um forsendur á þessu máli og kallaði þá eftir

forsendur væru sanngjarnar við útreikning á þessum málum með þá það að markmiði eins og así lagði upp með að þeir sem urðu fyrir marktækri skerðingu vegna hækkunar á fasteignamati yrðu nokkurn veginn jafnsettir eftir sem áður að ekki klára jóhönnu í þessu skjali hún er líka í næsta við gerðum í stjórnarandstöðunni ítrekaðar tilraunir til þess meðan málið var í meðferð í efnahags og viðskiptanefnd að fá þá aðila sem himinn og haf var á milli skoðana hjá varðandi þessa útreikninga að eir settust yfir það meðan málið var í efnahags og viðskiptanefnd og reyndu að koma sér saman um sameiginlegar forsendur í þessu máli í útreikningunum þannig að sá tími sem málið var í meðferð nefndarinnar yrði þá nýttur til þess að menn gætu staðið bærilega sáttir frá borði eftir að hafa reynt að komast að sameiginlegri niðurstöðu í þessu án en tíminn var alls ekki nýttur til þess virðulegi forseti alls ekki nýttur til þess það var ekki fyrr en í gær eftir mikinn eftirrekstur frá stjórnarandstöðunni að fulltrúar así og fjármálaráðuneytisins settust yfir það og þá væntanlega formaður efnahags og viðskiptanefndar til að ná sameiginlegri niðurstöðu niðurstaðan varð sú að breytingin á eignamörkunum verður ekki tuttugu og fimm prósent heldur þrjátíu prósent eins og formaður nefndarinnar lýsti hér áðan og það er ekki sameiginleg niðurstaða así það er ekki sameiginleg niðurstaða así og stjórnvalda að þarna sé komin sameiginleg lausn á þessu máli vegna þess að þessi breyting sem þarna er gerð er raunverulega bitamunur en ekki fjár með tilliti til þeirra markmiða sem así setti sér að aðilar yrðu nokkurn veginn jafnsettir ég heyrði það að formaður efnahags og efnahagsnefndar kallar hér á af hverju stjórnarandstaðan flytur ekki breytingartillögu stjórnarandstöðunni var ekki gert það kleift frekar heldur en así að fá fram þær forsendur sem nauðsynlegar voru til þess að stjórnarandstaðan eða así gætu þá lagt fram útreikninga og forsendur og þá eftir atvikum breytingartillögur sem byggðu þá á útreikningum sem nauðsynlegar voru til þess að hægt væri að leggja fram slíka breytingartillögu það sem við mótmælum virðulegi forseti eru bæði vinnubrögðin í þessu máli bæði gagnvart stjórnarandstöðu og ekki síst gagnvart así og síðan efnisinnihald þessa máls vegna þess að niðurstaðan er sú að það verður fjöldi einstaklinga og heimila í landinu sem verður fyrir miklum vonbrigðum sem hafa verið skapaðar væntingar hjá að mundu nú í desember njóta leiðréttingu á

málið er vissulega líka seint á ferðinni það var lagt fram á fyrstu dögum þingsins en það kom ekki til nefndarinnar ég hygg ef ég man dagsetninguna rétt það hafi verið sjöunda nóvember allt þetta verður til þess að fólk fær þetta ekki afgreitt á þeim tíma sem var í frumvarpinu þegar það var lagt fram í haust það er fyrsta desember ef þetta frumvarp verður afgreitt á þessum degi þá eru líkur á því að stór hluti þeirra sem fá endurgreiðslu samkvæmt þessu frumvarpi

fái vaxtabæturnar endurgreiddar á bilinu fyrstu til fimmta desember en alla vega er stefnt að því að það verði fyrir þrítugasta og fyrsta desember en þetta er auðvitað ófært að ekki sé hægt að standa við það að greiða þetta út alveg fyrsta desember en það má eins og annað rekja til vinnubragða við meðferð þessa máls bæði áður en það kom inn í þingið og eins líka eftir að það kom inn í þingið það er því ljóst virðulegi forseti að stjórnvöld hafa algerlega gengið á svig við samkomulagið en í umsögn sem við dögum kemur orðrétt fram um þessa yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar aðilar urðu því ásáttir um að nýta tímann til hausts til að skoða málið og samráð yrði haft við así

ríkisstjórnar og así í aðdraganda yfirlýsingar ríkisstjórnarinnar þetta er staðan í málinu þegar það er tekið til annarrar umræðu og þó við í stjórnarandstöðunni séum ósátt við þetta mál þá munum við greiða því leið gegnum þingið á þessum degi þannig að það geti þá orðið að lögum til þess að þó þeir sem fá einhverja leiðréttingu á sínum málum með þessu frumvarpi þegar að lögum er orðið fái þá leiðréttingu sem fyrst ég tók eftir því að formaður efnahags og viðskiptanefndar finnur vaxtabótakerfinu allt til foráttu og tínir dæmi um hjón sem eigi einhverja ákveðna eign og síðan dettur þeim í hug að fara í einhverja sólarlandaferð ég man nú ekki hvað hann nefndi heimsreisu sem kosti milljón og þá geta þessi hjón fengið vaxtabætur út á þá skuldsetningu þá er bara verið að fara framhjá lögunum ef það er hægt vegna þess að það stendur hér maður sem skattskyldur er samkvæmt fyrstu grein og bera vaxtagjöld af láni sem tekin hafa verið vegna kaupa eða byggingar á húsnæði það stendur hér í lögunum ég er bara að lesa beint upp úr lögunum vegna kaupa eða byggingar á húsnæði til eigin nota þar með talin kaup á eignarhluta í almennri kaupleiguíbúð á rétt á sérstökum bótum vaxtabótum enda geri hann grein fyrir lánum og vaxtagjöldum af þeim í sérstakri greinargerð með skattframtali í því formi sem ríkisskattstjóri ákveður þannig að samkvæmt lögunum sjálfum hef ég ekki orðið virðulegi forseti samkvæmt lögunum sjálfum má ekki greiða vaxtabætur nema vegna öflunar á húsnæði vextir sem eru af einhverju öðru sem er algerlega óskylt íbúðarhúsnæðinu á að gera grein fyrir á öðrum stöðum í skattframtalinu og það skiptir engu máli hver eignarmörkin eru í því sambandi ef skuldsetningin er ekki vegna íbúðaröflunar má ekki greiða út vaxtabætur samkvæmt lögunum þetta er bara klárt og kvitt í lögunum sjálfum og menn sem reyna að setja aðra skuldsetningu á sín skattframtöl til að reyna að fá vaxtabætur eru ekki að fara að lögum þannig er staðan ég sé að háttvirtur þingmaður hristir höfuðið og það væri kannski þess virði að kalla til ríkisskattstjóra milli annars og þriðju umræðu og biðja hann að túlka fyrir okkur lögin hvort okkar fari með rétt mál í þessu sambandi

sett fram mjög sláandi dæmi um hvernig sú leið sem ríkisstjórnin leggur til með hækkun á eignarstuðlinum um tuttugu og fimm prósent núna að vísu komið í þrjátíu prósent eftir að þessi dæmi eru sett fram þau duga hvergi til að bæta fjölda heimila á skerðingu sem þau hafa orðið fyrir

það skýrist af því að skerðing vaxtabóta sem hefst þegar eignin nam sex komma tvær milljónir hjá hjónum að þær falla alveg út þegar hún er orðin níu komma níu milljónir og það er á svo þröngu eignabili að gífurleg hækkun á fasteignamati allt upp í þrjátíu og fimm prósent að meðaltali sennilega tuttugu og níu prósent á höfuðborgarsvæðinu þar sem það hækkaði mest kemur í veg fyrir nokkra leiðréttingu vaxtabóta þrátt fyrir þessa tuttugu og fimm prósent eða þrjátíu prósent hækkun á eignastuðlinum með því að hækka þetta í þrjátíu prósent er sennilega í dæmi því sem así setur upp það eru tvö dæmi tekin annað af hjónum og hitt af einstaklingi þá mundi sennilega í öðru dæminu að minnsta kosti kannski rétt skríða undir þessi eignamörk sem heldur aukast við þessa breytingartillögu sem meiri hlutinn gerir así tekur dæmi af hjónum með fjögur hundruð fjörutíu þúsund krónur í tekjur sem áttu eign upp á tuttugu og fimm milljónir króna en nítján milli skuld eða nettóeign sex milljónir króna þessi hjón fengu fullar vaxtabætur við álagningu tvö þúsund og fimm síðan hefur ekkert breyst í aðstæðum þessa fólks nema fasteignamatið hefur rokið upp þannig að eignin hefur þó orðið verðmætari að minnsta kosti um tíma þetta er auðvitað eignabóla sem við erum að tala um þetta er

tvær milljónir rúmar en skuldin hækkar aðeins um fjögur prósent fer úr nítján milljónum í nítján milljónum sjö hundruð sextíu nettóeignin er því tólf milljónir fjögur hundruð níutíu núna eftir hækkunina á fasteignamatinu en var áður sex og vaxtabætur falla niður við níu komma

fer eignin í tólf komma fjórum milljónum sennilega eitthvað örlítið meira með þessari breytingu sem hér er gert og með þessu fær fólkið í dæmi así þegar þetta var tuttugu og fimm prósenta hækkun enga leiðréttingu á sínum vaxtabótum það er líka tekið dæmi af einstakling sem ég tel óþarfa að rekja hér en þar er um að ræða fimm þúsund á árinu tvö þúsund og fimm en fær engar þrátt fyrir þessar leiðréttingar vegna þess að fasteignamatið fer langt inn fyrir eignamörkin jafnvel þó þau hækki núna um tuttugu og fimm til þrjátíu prósent þetta er nú niðurstaðan virðulegi forseti eftir að ríkisstjórnin hefur setið yfir þessu máli frá því í sumar og það sem er auðvitað gagnrýnisvert og við gagnrýnum mjög harðlega er að það var ekki reynt að leita að raunverulegu samráði við así um þetta mál þannig að við stæðum ekki frammi fyrir því núna að fjöldi einstaklinga muni ekki fá vaxtabætur sem væntir þess þegar þessi leiðrétting er komin fram það er ekki eins og það sé í fyrsta skipti virðulegi forseti sem ríkisstjórnin er að skerða vaxtabætur hjá fólki þessari ríkisstjórn er meinilla við vaxtabætur og eins og við heyrðum af orðum háttvirts formanns efnahags og viðskiptanefndar þá vill hann helst örugglega helst slá þær af ef hann réði hér einn og gæti ráðið ferðinni í þessu efni en

þetta hefur auðvitað komið mjög hart niður á mörgum heimilum sem byggt hafa greiðsluáætlanir sínar meðal annars á greiðslu vaxtabóta þegar verið er að vinna greiðslumat fyrir fólk hvort sem það er í bönkum eða hjá íbúðalánasjóði og er verið að meta greiðslugetu fólks þá eru vaxtabæturnar auðvitað hafðar með vegna þess að það hefur áhrif á greiðslubyrði hjá fólki og því er það auðvitað að koma í bakið á fólki þegar sífellt og árlega er alltaf fundin einhver leið til að skerða meira og meira vaxtabætur árin tvö þúsund og þrjú og tvö þúsund og fjögur miðast vaxtabætur við sjö prósent eftirstöðva skulda árið tvö þúsund og fimm var þetta hlutfall lækkað í fimm komma fimm og síðan fimm prósent á þessu ári samkvæmt fjárlagafrumvarpinu á ekki að ganga nema til hálfs við að vinda ofan af skerðingunni og það er miðað við sex prósent í öðru lagi voru

hefur húsnæðisverð hækkað mikið á tímabilinu og langtum meira en eignaviðmið til útreiknings vaxtabóta sem stóð í stað milli áranna tvö þúsund og fimm og tvö þúsund og sex ég hef tekið eftir því að hæstvirtur fjármálaráðherra hefur stundum notað það sem rök þegar hann er að skerða vaxtabæturnar að vextir hafa verið að lækka í landinu jú vextir af húsnæðislánum lækkuðu nokkuð á tímabilinu frá tvö þúsund og fjögur til tvö þúsund og sex en það eru samt ætli það séu ekki nálægt fimmtíu þúsund manns þegar ég leitaði eftir þeim upplýsingum til dæmis hjá íbúðalánasjóði sem eru með fasta vexti sem eru hærri en vextirnir þegar þeir voru að lækka með vexti yfir fimm prósent og fimm og hálft prósent þannig að það voru ekki rök fyrir tugi einstaklinga sem treystu á vaxtabæturnar að nota það sem rök fyrir því af því að vextir hefðu lækkað þá væri hægt að breyta vaxtabótakerfinu og minnka útgreiðslur á vaxtabótum ég tel ekki ástæðu til þess að hafa fleiri orð um þetta mál ég auðvitað harma að þetta skuli verða niðurstaðan og þetta munu verða mikil vonbrigði eins og ég sagði fyrir fjölda heimila í landinu þegar þessi niðurstaða kemur fram og fólki verður það kunnugt að það mun ekki fá leiðréttingu á sínum vaxtabótum eins og það hafði vonað það er líka mikil vonbrigði hvernig ríkisstjórnin hefur verið að hunsa eðlilegt samráð við alþýðusamband íslands í þessu máli og ég ítreka að mér kæmi það ekki á óvart þó yrði einhver eftirmáli í samskiptum así og ríkisstjórnarinnar vegna þessa máls niðurstaða okkar í minni hlutanum er því að vísa allri ábyrgð á niðurstöðu þessa máls á ríkisstjórnina og við áteljum harðlega að fjöldi fólks sem væntir leiðréttinga á greiðslum vaxtabóta munu annaðhvort fá litla eða enga greiðslu á vaxtabótum nú í desember eins og